Liebe Frau Quisthoudt Rowohl, jetzt habe ich natürlich schon eine Frage zu der Aussage, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Würden Sie vielleicht mit mir übereinstimmen, dass auch jetzt schon im Internet Recht gilt und dass wir auch jetzt schon Regeln für das geistige Eigentum haben? Und dass man genauso formulieren könnte, dass das Internet natürlich auch kein grundrechtsfreier Raum sein darf?